Umor Nemcova je hud udarec ruski opoziciji in hud udarec evropski demokraciji, našim pričakovanjem, da bo tudi Rusija po avtoritarnem obdobju Putina stopila na že uhojeno pot demokracije. Mi smo v Rusiji poznali demokrate, bili so naši partnerji že pred dvajsetimi leti.

Mogoče smo se jim premalo posvečali, mogoče je bila karizma avtoritarnega voditelja močnejša od prepričljivosti novih politikov, demokratičnih politikov, demokratične alternative v Rusiji. Mihail Kasjanov nam je včeraj sporočil, da ima dovolj poguma in da imajo njegovi prijatelji dovolj poguma.